Podpořila jsem to proto, protože si myslím, že tady ten faktor času je důležitý. My jsme chtěli vyzvat a vyzýváme tedy Evropskou radu, aby se co nejdříve domluvila s Evropským parlamentem a aby byl přijat stabilní rozpočet, protože všichni chceme financovat důležité programy, jako je Erasmus, Horizon. Chceme financovat kohezní politiku, společnou zemědělskou politiku a tady hrozí určité provizorium. Samozřejmě také rozhodnutí o vlastních příjmech, to je podmínkou toho, aby ten rozpočet byl reálný.